Domnule președinte, anul acesta se împlinesc 30 de ani de la căderea comunismului în Europa centrală și de est, ceea ce a dus și la reunificarea continentului european.

1989. Ceea ce este însă mai puțin cunoscut este că, pe 2 martie 1989, domnul Liviu Cornel Babeș s a autoincendiat pe o pârtie de schi din România în semn de protest față de regimul comunist și de ororile sale. Pe data de 2 martie 1989, domnul Liviu Cornel Babeș s a autoincendiat pe pârtia de schi de la Brașov, un loc public, frecventat de mulți turiști străini, ceea ce a făcut imposibilă ascunderea acestui gest de protest de către comuniști.